ég þakka hæstvirtum forsætisráðherra fyrir góðar óskir í garð okkar alþingismanna og starfsmanna alþingis ég óska alþingismönnum og starfsmönnum alþingis gleðilegs árs jafnframt sendi ég landsmönnum öllum mínar bestu nýársóskir